Képviselőtársaim érzékenysége így a késő esti órákban megérthető,

Sajnos, Képviselő Asszony, nem eszerint történik a választás, hanem sorrendben a legelső hozzászóló kapta meg a képviselőcsoportok közül a hozzászólás lehetőségét. Tudom, hogy nagyon nehéz ehhez hozzászokni, bizony a rendelkezésre álló időkeret e tekintetben szűkös, de továbbítom Képviselő Asszony észrevételét az Elnökség részére. Ezzel a közös vitát lezárom.